Herr Präsident, Frau Kommissarin Reding! Zunächst einmal möchte ich anmerken, dass ich das Ergebnis der Arbeit von Birgit Sippel auch gemeinsam mit den Berichterstattern sehr begrüße. Mit dem Vorschlag werden erfolgreich gemeinsame Mindestnormen für das Recht auf Belehrung und in Strafverfahren innerhalb der Europäischen Union festgelegt. Ich fand von Anfang an, dass die Kommission einen sehr guten Vorschlag gemacht hat.

Ein besonderes Anliegen war mir in diesem Verfahren immer, dass die Rechte des Verdächtigen insbesondere hinsichtlich des Schweigerechtes keine negativen Folgen haben, wie das in einzelnen mitgliedstaatlichen Rechten eigentlich so vorgesehen war. Das ist heute gewährleistet. Darüber freue ich mich auch. Im Laufe der Diskussionen zu diesem Bericht wurde es offensichtlich, dass es in vielen Mitgliedstaaten keine gesetzliche Verpflichtung, einen Verdächtigen von seinem Recht auf Rechtsbeistand in Kenntnis zu setzen, gibt und dass auch nur in zehn Mitgliedstaaten ein Verdächtiger in Form einer schriftlichen Mitteilung über seine Rechte informiert wurde und dass es sogar in drei Mitgliedstaaten

Denn nur so stellen wir nachher das Vertrauen in andersstaatliche Rechtssysteme her und stellen sicher, dass wir dann auch die gegenseitige Anerkennung darauf aufbauen können. Ohne dass wir hier ein adäquates Level erreicht haben, können wir Maßnahmen wie beispielsweise die europäische Ermittlungsanordnung nicht vorantreiben. Mit diesem Bericht haben wir einen großen Schritt in die richtige Richtung getan.